Immer und immer wieder stellen wir das Gleiche fest Russland hat internationales Recht gebrochen. Wir verurteilen gemeinsam, dass jetzt scheinbar wieder schwere Waffen zurücktransportiert worden sind, und dann war es das aber auch mehr oder weniger schon. Wo sind unsere Initiativen, Minsk zu unterstützen? Wo sind unsere Initiativen, etwas mehr zu tun, damit Minsk vielleicht verwirklicht werden kann? Wenn Sie sagen, lieber Herr Borg Da kommt jetzt ein Kommissar, der fährt an die Demarkationslinie und wird ein klares Statement abgeben! Macht er das mit Mikrofon? Nein, wir könnten unsere Solidarität mit der Ukraine beweisen, indem wir schneller und besser arbeiten, wenn es um Visaliberalisierung geht, was dieses Land seit langem verdient hat, aber durch unsere internen Streitigkeiten nicht bekommen hat. Wir würden vielleicht auch diesem Land nützen können, indem wir ihnen den einen oder anderen guten Ratschlag geben, nämlich zum Beispiel nicht die eigene Bevölkerung im Osten durch Blockaden in die Arme derjenigen zu treiben, die dort in diesem Land nichts zu suchen haben.